Monsieur le Président, nous en avons d'ailleurs déjà discuté à la Conférence des présidents beaucoup de groupes sont divisés sur ce rapport Gallo et, visiblement, tous les groupes ont encore besoin de discuter parce qu'il y a des problèmes, des points contradictoires que les groupes n'ont pas pu résoudre.